virðulegur forseti eftir bankahrunið situr ríkið eftir með stóru bankana og eignarhluti í fyrirtækjunum á íslandi í fanginu meginþróun um allan hinn vestræna heim hefur verið í öfuga átt við þetta það er að færa sem mest af fyrirtækjum og þjónustu í velferðarríkjunum í hendur markaðarins eða einkaaðila þar vil ég undanskilja sérstaklega grunnstoðir eins og heilbrigðisþjónustuna félagsþjónustu og menntakerfið þar hefur ríkisreksturinn verið svarið að mestu leyti en hinar pólitísku átakalínur hafa einmitt snúist um þetta hve langt eigum við að ganga í einkavæðingu og að færa verkefni til markaðarins almennt og hvað á að vera eftir hjá ríkinu þarna hefur tekist á grunnhugmyndafræðin bæði hjá vinstri og hægri mönnum nú situr ríkið allt í einu uppi með mörg fyrirtæki í fanginu og hvernig snúum við okkur í því jú það þarf að setja skýrar reglur um hvernig eigi að halda á stjórnun og eignarhaldinu það verður að vera sanngirni og réttlæti í öllum ákvörðunum það þarf að halda pólitíkinni og viðskiptunum aðskildum það er flókið og það er viðkvæmt einmitt núna þegar pólitíkin á meira eða minna fyrirtækin í augnablikinu er íslenskt samfélag mjög viðkvæmt og við höfum ekki efni á að gera nein mistök í þessu sambandi allur grunur um óeðlilegar ákvarðanir teknar á óljósum forsendum munu virka sem olía á eld á næstu missirum þess vegna er svo mikilvægt að eigendastefna ríkisins verði skýr við höfum beðið mjög lengi eftir henni og núna fáum við að sjá fyrstu viðleitni í þá átt að setja slíka stefnu fram ég hélt reyndar að hún yrði nákvæmari og fyllri en ég tek undir með þeim sem hafa sagt hér í þessum ræðustól í þessari umræðu að mjór er mikils vísir framsóknarmenn hafa ályktað um þessi mál ég ætla ekki að lesa þær ályktanir hér virðulegur forseti en þær ganga út á það að það eigi að gilda jafnræði og það eigi ekki að búa svo um hnútana að ríkið trufli samkeppni á markaði þetta er viðkvæmt verkefni sem einmitt þessi eigendastefna á að taka á þegar lesið er í gegnum eigendastefnuna sem við erum að fjalla um hér sést að það er verið að reyna að taka á þessum málum ég vil fagna því að það á að koma hinni opinberu umsýslu með hlutafélögum og félögum í eigu ríkisins inn á einn stað inn í eitt ráðuneyti það er til fjármálaráðuneytisins hingað til hefur smákóngahugsunin verið allt of ríkjandi í þessu sambandi þar sem við höfum verið með eignarhaldið á höndum hinna og þessa ráðherranna það kemur fram á blaðsíðu fjögur virðulegur forseti að varðandi það að koma öllu eignarhaldinu fyrir á hendi eins ráðuneytis fjármálaráðuneytisins eigi að draga skýra línu milli hlutverks ríkisins sem eiganda og annarra hlutverka þess það kemur líka þar fram virðulegur forseti að eftirlitshlutverkið eigi að heyra undir viðskiptaráðuneytið á mannamáli þýðir þetta virðulegur forseti að hæstvirtur viðskiptaráðherra gylfi magnússon á að hafa eftirlit með hæstvirtum fjármálaráðherra steingrími j sigfússyni þetta virkar svolítið skrýtið en einhvern veginn verðum við að hafa skipulag á þessu systemi hér virðulegur forseti og ég tel að þetta sé alla vega skref í rétta átt miðað við þá stöðu sem við erum að upplifa núna ég vil virðulegur forseti segja hér að lokum að ég vil gefa þessari stefnu líf þetta er upphaf að því að móta hér dýpri eigendastefnu og ég vil hvetja hæstvirtan fjármálaráðherra steingrím j sigfússon áfram ég tel að hæstvirtur ráðherra sé á réttri braut með því að leggja inn þessa eigendastefnu fyrir þingið og fagna því sem fram kom að hæstvirtur ráðherra er opinn fyrir því að viðskiptanefnd taki eigendastefnuna til skoðunar og það verði hlustað á góðar ábendingar komi þær frá viðskiptanefnd